Señora Presidenta, la nueva concepción estratégica de la OTAN, nacida en Lisboa, ha sido establecida para tratar de atender y de adaptarse, en primer lugar, a un nuevo contexto, es decir, la desaparición del sistema de bloques y el final de la guerra fría y, en segundo lugar, para adaptarse a la nueva configuración de las amenazas, especialmente a la globalización y al hecho de que nuestros ejércitos no tienen enemigos aparentes y de que nuestros enemigos no tengan ejércitos. Sobre la base de esta nueva concepción estratégica y siempre tomando en consideración el artículo 5 del Tratado de Washington en lo que se refiere a la asistencia mutua, hay tres aspectos que me interesan. En primer lugar, cómo configurar esa alianza estratégica con Europa me gustaría preguntarle, señora Ashton, si usted piensa que Turquía debería participar al máximo, en la medida de lo posible, en las acciones y el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común.

¿Piensa usted que, si no se produce esa ratificación, se verá afectada esta nueva concepción estratégica? Y, en último lugar, ¿qué piensa usted, señora Ashton, en relación con el tema del escudo antimisiles?